Reclamando que no hubiera un quinto mandato del presidente Buteflika, pero no solo reclamando eso, sino reclamando el anhelo de los sueños y las esperanzas de una generación de argelinos que hoy suman el 45 de la población, menores de veinticinco años que han quedado excluidos de cualquier proceso de progreso y crecimiento económico del país. Por eso, lo que reclamamos al Gobierno y a las instituciones que hoy conforman el régimen de Argelia, y a la Unión Europea en su conjunto, es que, fruto de esta crisis, seamos capaces de respetar, escuchar y actuar.

Escuchar las legítimas demandas de cambio, reforma, libertades y derechos. Y actuar para dar respuesta y salida a un régimen que necesita transformaciones democráticas y que respondan a los anhelos del pueblo argelino.